Voorzitter, vooruitgang mogelijk maken, ook sociale vooruitgang, dat is onze inzet, en dat moet nu gerealiseerd worden via het routeplan naar een socialer Europa. Nog niet alles van dat routeplan is glashelder, maar de intentie is dat in ieder geval wel.

We weten dat door globalisering, door technologie, door energietransitie, het werk verandert en we zullen dus met nieuwe fondsen moeten investeren in nieuwe banen. We hebben meer middelen nodig voor een eerlijke verduurzaming, bijvoorbeeld uit het landbouwbudget.

Ik verwachtte dan ook van de Commissie naast een voorstel over minimumloon ook een voorstel over de eerlijke werkomstandigheden van platformwerkers. Ik ben blij dat de Commissie aangeeft klimaatarmoede tegen te willen gaan. Het is namelijk moeilijk groen te doen als je rood staat, en laten we nou van hieruit zeggen regeringsleiders en ministers, er zijn zoveel plannen.